fjallar um rýmri fánatíma hún var flutt á hundrað þrítugasta og áttunda og hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi þannig að hún er flutt núna í þriðja sinn hún hljóðar svo með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að setja reglugerð um notkun þjóðfánans í því skyni að rýmka fánatíma lög um þjóðfána íslendinga og ríkisskjaldarmerkið er að stofni til frá nítján hundruð fjörutíu og fjögur og hafa tekið mjög litlum breytingum frá upphafi það má alveg færa rök fyrir því að þau séu fullgamaldags tillagan sem hér er lögð fram snýr að því að rýmka heimildirnar um notkun þjóðfánans en í sjöundu grein laga um þjóðfána íslendinga og ríkisskjaldarmerkið kemur fram að með reglugerð skuli kveða á um fánadaga og hve lengi dags megi halda fánanum við hún það er verið að leggja til breytingar á einmitt þessu ákvæði árið nítján hundruð níutíu og átta var gerð breyting á fánalögum meðal annars þessu ákvæði í stað forsetaúrskurðar skyldi kveðið á um fánadaga og fánatíma með reglugerð í fylgiskjali tvö með frumvarpi að breytingalögunum var tillaga um efni reglugerðarinnar og var fánatími þar sá sami og er í gildandi forsetaúrskurði en reglugerð um nánari útfærslu á fánalögunum hefur hins vegar aldrei verið sett og er því forsetaúrskurðurinn enn í gildi en tillagan sem hér er flutt núna kveður einmitt á um að fela forsætisráðherra að gera breytingar á reglugerðinni og rýmka í leiðinni fánatímann í forsetaúrskurði um fánadaga og fánatíma sem nú er í gildi segir með leyfi virðulegs forseta fána skal eigi draga á stöng fyrr en klukkan sjö að morgni og að jafnaði skal hann eigi uppi vera lengur en til sólarlags og aldrei lengur en til miðnættis ef flaggað er við útisamkomu opinbera athöfn jarðarför eða minningarathöfn má fáni vera uppi lengur en til sólarlags eða svo lengi sem athöfn varir en þó aldrei lengur en til miðnættis sú er hér stendur er að leggja það til að það svigrúm að hafa megi fánann uppi allan sólarhringinn yfir bjartasta tímann því svigrúmi verði breytt og það yrði þá frá fimmtánda maí til fimmtánda ágúst sú er hér stendur er að leggja það til að það megi hafa fánann uppi allan sólarhringinn það er líka á nóttunni yfir bjartasta tímann á sumrin frá fimmtánda maí til fimmtánda ágúst hluta þessa tímabils er sólsetur eftir miðnætti og sólarupprás skömmu síðar það er bjart út í gegn það má vera að í framtíðinni verði grundvöllur fyrir því að afnema með öllu hömlur á því hvenær fáninn megi vera uppi þannig að hann megi þá vera á stöng allan sólarhringinn allan ársins hring en það er ekki verið að leggja það til hér

og vilja gjarnan nota hann mikið og það er vel ég tel að við eigum að gera þessa breytingu til að auka notkun þjóðfánans almennt mér finnst líklegt að þessi breyting feli í sér aukna notkun hans ég tel að það sé mjög líklegt að bæði í íbúðabyggð en kannski sérstaklega í sumarhúsabyggð verði fáninn notaður meira þar sem þá þurfa sumarhúsaeigendur ekki að hafa áhyggjur af því að taka fánann niður á kvöldin heldur geti flaggað honum á sumrin yfir allan sólarhringinn þannig að hann muni þá blakta fleiri daga en að öllu óbreyttu ég vil líka nefna í leiðinni þó það sé ekki innihald þessa máls að farið hefur fram umræða í samfélaginu um hvort ekki megi breyta lögum þannig að hægt verði að nota fánann með frjálslegri hætti til markaðssetningar á íslenskri framleiðslu bændasamtök íslands hafa verið því fylgjandi og hafa viljað merkja íslenskar landbúnaðarvörur með þjóðfánanum ég tel að það væri mjög æskilegt að gera þær breytingar líka og skil hæstvirtur forsætisráðherra svo að það sé mikill vilji að reyna að gera þessar breytingar þannig að umræðan hefur verið í þá átt að reyna að auka svolítið frjálsræði fánalöggjafarinnar virðulegi forseti þetta er megininntakið í þessu máli rýmka fánatímann frá fimmtánda maí til fimmtánda ágúst þannig að hann megi blakta við hún allan sólarhringinn